hæstvirtur forseti ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu og ég heyri það að við getum verið sammála á ýmsum sviðum í þessum mikilvæga málaflokki sem varðar utanríkismál en það kom mér svo sem ekki á óvart að hann og fleiri hafa saknað einhverra þátta

það má svo sem alveg velta því fyrir sér hvort hefði verið ástæða til að vera með einhvern kafla í ræðunni um írak en eins og ég hef sagt opinberlega eftir að ég fékk þetta mikilvæga embætti þá er það nú bara þannig að við höfum enga aðkomu að þessum málum í dag sem varða írak það má hafa mörg orð um ástandið og það er sorglegt að vita til þess hversu margir óbreyttir borgarar hafa látið lífið við getum velt því fyrir okkur næst einhvern tímann sú lýðræðisþróun sem þó allir eru að vonast til að muni eiga sér stað í þessu landi en þegar háttvirtur þingmaður er að tala um að stjórnvöld ættu að biðjast afsökunar á því sem þarna átti sér stað og þeim stuðningi sem fólst í því að þremur spurningum var svarað játandi af hálfu fyrrverandi ráðamanna hér

önnur spurningin er þessi hvort það sé leyft flug um íslenskt flugstjórnarsvæði þriðja spurningin er hvort við munum taka þátt í uppbyggingunni í írak þegar saddam hussein væri búinn að missa völdin og vera hrakinn frá völdum þetta er málið í hnotskurn ég veit ekki alveg á hverju ætti að biðjast afsökunar nákvæmlega í